Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich habe die ganz herzliche Bitte, dass wir uns gemeinsam, mit einer gemeinsamen Entschließung, der Allianz anschließen, der 50 Staaten, auch die Europäische Union und fast alle europäischen Mitgliedstaaten, angehören, und dass wir damit auch öffentlich klar machen, dass sexueller Missbrauch von Kindern für uns an der obersten Stelle der Tagesordnung steht trotz aller Probleme und dass wir gemeinsam willens sind,

Später wollen wir dann im LIBE Ausschuss und dann noch später vielleicht mit einem Initiativbericht oder anderen Initiativen hier klarmachen, dass wir diesem zunehmenden Missbrauch von Tausenden von Kindern nicht tatenlos zusehen wollen, sondern gemeinsam, geschlossen dafür kämpfen, dem etwas entgegenzusetzen.